forseti ég flyt álit minni hluta menntamálanefndar á frumvarpi til æskulýðslaga þegar samið er frumvarp til að leysa af dæmi þrjátíu og sjö ára gömul lög mætti ætla að vandað yrði til verka svo er því miður ekki um frumvarp til æskulýðslaga sem hér liggur fyrir þrátt fyrir heiti frumvarpsins er því einungis ætlað að ná til takmarkaðs hluta æskulýðsstarfs og sýn frumvarpsflytjanda á æskulýðsmál virðist í heild nokkuð þröng jafnvel gamaldags í neikvæðri merkingu þess orðs um þetta bárust nefndinni fjölmargar ábendingar í umsögnum og við heimsóknir gesta til nefndarinnar skynsamlegast væri að vísa frumvarpinu frá í núverandi mynd og semja nýtt frumvarp um æskulýðsmál sem tæki til miklu fjölbreyttara starfs en þetta frumvarp gerir ráð fyrir minni hluti nefndarinnar telur þó rétt að freista þess heldur að ná fram breytingartillögum við frumvarpið nú og sníða þannig af því augljósustu galla þar sem telja má nokkur ákvæði þess ávinning miðað við gildandi lög frá nítján hundruð sjötíu

verulegur ágalli á frumvarpinu eru ákvæði í tíundu greinar þess þar sem útilokaðir eru frá atvinnu við skipuleg æskulýðsstörf tveir hópar sakamanna á sú útilokun einnig við sjálfboðið starf af þessu tagi við teljum þetta ákvæði ganga allt of langt við að útiloka fólk frá vinnu og verður að efa að slíkt ákvæði standist meðalhófsreglu sem virða ber við stjórnsýslu í greininni er fyrirskipað að útilokaðir frá þessum störfum séu annars vegar ævilangt þeir sem hafa gerst brotlegir við kafla tuttugu og tvö í hegningarlögum kynferðisbrot og hins vegar fimm ár eftir dóm þeir sem hafa gerst brotlegir við fíkniefnalögin lög númer sextíu og fimm nítján hundruð sjötíu og fjögur raunar eru alvarlegustu brot á fíkniefnasviði undanskilin og hefur ekki komið í ljós hvaða efnisleg rök liggja þar að baki ég á hér við hundrað sjötugasta og þriðju grein hegningarlaga og hundrað sjötugasta og þriðju grein hegningarlaga a vera kann að um sé að ræða dæmi um slæleg vinnubrögð frumvarpsflytjanda við undirbúninginn það dæmi ætti þá einnig við um vinnubrögð meiri hluta menntamálanefndar telja má sjálfsagt að hafa í æskulýðslögum ákvæði svipuð þeim sem er að finna í þrítugasta og sjöttu grein barnaverndarlaga laga númer áttatíu tvö þúsund og tvö en þar er bannað að ráða til starfa við umönnun barna og hjá barnaverndaryfirvöldum menn sem hafa brotið af sér samkvæmt kafla tuttugu og tvö ef brotið beinist gegn einstaklingi undir átján ára aldri

brot á öðrum ákvæðum í kafla tuttugu og tvö en þeim sem beinast gegn börnum og brot á fíkniefnalögunum hlýtur að þurfa að athuga í samhengi við almenn afbrot og sýna fram á að þau séu æskulýðnum sérstaklega skeinuhætt þetta má einnig orða með þeim hætti að sé almennum kynferðisafbrotamönnum meinað ævilangt að sinna æskulýðsstarfsemi hljóti að koma sterklega til álita að láta slíkt bann einnig ná til morðingja til ræningja til manna sem hafa gerst sekir um heimilisofbeldi til fjárglæframanna ef fíkniefnabrotamenn teljast óheppilegir í æskulýðsstarfi fimm árum eftir að dómur er kveðinn upp yfir þeim hver eru þá skilyrðin um drykkjumenn eða áfengissjúklinga rétt er að hafa í huga að brot gegn tuttugasta og öðrum kafla hegningarlaga og gegn fíkniefnalögunum eru ekki öll jafnalvarleg en engin aðgreining þeirra er reynd í frumvarpinu athugasemdum með því eða í rökstuðningi meiri hluta menntamálanefndar

spyrja má hvort börn eigi þá ekki að njóta vafans þegar um er að ræða morðingja

sem ekkert er um fjallað í frumvarpinu almennt getur það auðvitað ekki talist heppilegt að fyrrverandi sakamenn gæti barna eða sjái um æskulýðsstarf þótt á því kunni að vera undantekningar með sömu undantekningu og í barnaverndarlögum hlýtur þó að teljast eðlilegt að forstöðumönnum í æskulýðsstarfi sé falinn lokadómur um þetta um leið og brýnt er fyrir þeim að sýna aðgát við val starfsfólks á móttöku sjálfboðaliða þess má geta að starfsmenn menntamálaráðherra voru beðnir að taka saman lista um ámóta starfsmann í íslenskum lögum og reglum annars vegar og hins vegar í svipuðum lögum hjá frambjóðendum sá listi barst aldrei forseti sá listi barst aldrei og er ókannað hver fordæmi eru fyrir ákvæði af þessu tagi í lögum og reglum munu þó í fátíð í lögum og reglum þótt vinnureglur séu víða á stöðum hafðar um ráðningu fólks og mjög af öðru tagi en í þessu frumvarpi mætti benda á ákvæði laga um fjármálafyrirtæki til hliðsjónar þar sem gert er ráð fyrir að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar hafi ekki verið dæmdir vegna brota sem tengjast atvinnustarfsemi og verður að segja að þau skilyrði eru nokkuð af öðru tagi og nokkuð fjarri þeim sem hér er um að ræða athyglisvert er að engin ákvæði af þessu tagi er að finna í lögum um leikskólakennara og grunnskólakennara í vinnu sem stendur yfir við endurskoðun þeirra laga mun eingöngu miðað við að bæta við þau ákvæði samhljóða þrítugasta og sjöttu grein barnaverndarlaga sú sérkennilega staða gæti komið upp við samþykkt þessa frumvarps að miklu strangari lagakröfur yrðu gerðar um atvinnu og sjálfboðastarf við æskulýðsstarfsemi en hjá barnaverndaryfirvöldum og þeim heimilum og stofnunum sem barnaverndarlögin ná yfir og miklu strangari en gilda um kennara og annað starfsfólk leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla þar sem þó er þungamiðja alls barna og æskulýðsstarfs í landinu þá ber að hafa í huga að þessi ákvæði frumvarpsins fela í sér refsiþyngingu án þess að fram hafi farið nein umræða um þörf á þeim auknu refsingum minnt skal á að um það ævilanga eða tímabundna atvinnubann og bann við sjálfboðnu starfi sem lagt er til í frumvarpinu gilda ekki ákvæði hegningarlaga um atriði sem hafa áhrif á refsihæð í kafla átta einkum sjötugasta og fjórðu grein heldur leggst þessi aukarefsing ofan á refsidóminn sjálfan án nokkurs tillits til mildandi aðstæðna það er til dæmis ekkert tillit tekið til þess hvort heldur menn hafa verið dæmdir í langan fangelsisdóm fyrir alvarleg afbrot eða hvort menn hafa verið dæmdir í refsingu skilorðsbundið jafnvel börn sem hafa verið dæmd til refsingar fyrir afbrot sem þau hafa gerst sek um frá fimmtán til átján ára aldri þetta ævilanga bann sem hér er um að ræða í öðrum hlutanum og það fimm ára bann við meðalafbrotum sem um er að ræða í hinum hlutanum þegar þyngstu afbrotin í fíkniefnakaflanum eru undanskilin af einhverjum dularfullu ástæðum það gildir um alla jafnt það gildir um barn milli fimmtán og átján ára sem hefur fengið skilorðsbundinn dóm jafnt og um harðnaðan fullorðinn sakamann sem dæmdur er í þyngstu refsingar átta tíu tólf og sextán ár ég vík frá þessu og til rannsóknarþáttar frumvarpsins óánægja kom fram í umsögnum fræðimanna og rannsóknarstofnana um ákvæði tólftu greinar sem fjallar um rannsóknir hún beindist fyrst og fremst að því að enginn fulltrúi rannsóknarsamfélagsins skuli sitja í ráðgjafarnefnd um æskulýðsrannsóknir þessi krafa byggist ekki síst á því að æskulýðsrannsóknum hefur verið skipað hér með öðrum hætti en í grannríkjum og ekki á þann veg að allir séu sáttir við samanber ummæli í umsögnum frá rannsakendum minni hlutinn telur sjálfsagt að verða við þessum óskum og leggur til að ráðherranum sé látið nægja að skipa einn fulltrúa án tilnefningar í fimm manna nefnd ráðgjafanefndinni en félagsfræðingafélag íslands skipi þar einn fulltrúa ekki er til neinn sameiginlegur vettvangur þeirra sem fást við æskulýðsrannsóknir en treysta má á fagfélag félagsfræðinga til að halda á þessum hagsmunum þó hópur rannsakenda nái út fyrir ramma á hinu eiginlega félagsfræði minni hlutinn er samþykkur breytingartillögu meiri hlutans sem lengja skipunartíma þessarar nefndar úr tveimur árum í þrjú og með þeim breytingum sem hér eru lagðar til telur minni hluti nefndarinnar viðunandi fyrir alþingi að samþykkja þetta frumvarp en hvetur til að slík lög yrðu endurskoðuð sem allra fyrst taki til alls æskulýðsstarfs og verði nútímalegur rammi stjórnsýslu ríkisvaldsins á þessu mikilvæga sviði undir þetta nefndarálit rita nöfn sín mörður árnason sá sem hér stendur og háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson einar már sigurðarson og kolbrún halldórsdóttir breytingartillögurnar sem við flytjum eru tvær annars vegar leggjum við til nýja þriðju málsgrein í tíundu grein laganna sem orðist svo nákvæmlega eins og í barnaverndarlögunum

ákvæðum tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu þegar brot beinist gegn einstaklingi sem ekki hefur náð átján ára aldri

frá ég man ekki hvort það er heldur þrjú eða fimm ár hin breytingartillagan er við tólfta grein þar er lagt til að öðru og þriðja málsl annarri málsgrein orðist svo einn fulltrúi skal skipaður samkvæmt tilnefningu æskulýðsráðs einn fulltrúi samkvæmt tilnefningu æskulýðssamtaka einn fulltrúi samkvæmt tilnefningu stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga og einn fulltrúi samkvæmt tilnefningu félagsfræðingafélags íslands ráðherra skipar einn fulltrúa án tilnefningar forseti það væri full ástæða til að rekja í lengra máli kjarnann í umsögnum þeim sem borist hafa og frekari rökstuðning við þær breytingartillögur sem við höfum flutt en aðstæður eru þannig að nú leggjast allir á eitt að greiða fyrir störfum þingsins og ég ætla ekki að hafa þetta mál miklu lengra ég vil taka fram í tilefni af nýlegum óvönduðum árásum á flutningsmenn þessara breytingartillagna og á minni hluta nefndarinnar að þeim verður svarað þó ekki verði það á þeim vettvangi sem hér um ræðir úr ræðustól alþingis